Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana ministrica, spoštovani minister, kolegice in kolegi. Že kar nekaj časa je od tega, ko je bila sprejeta odločitev vlade o ustanovitvi podjetja Sistemski operater distribucijskega omrežja, s kratico ga bolj poznamo pod imenom SODO, zato bom tudi v nadaljevanju potem kar uporabljal, to, to ime, če dovolite. Zdaj, z ustanovitvijo je podjetje postalo distribucijski operater, lastniki energetske infrastrukture pa so ostala distribucijska podjetja z regionalno razdelitvijo, kot so Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Ljubljana, Celje, Elektro Maribor, in ta podjetja, kolikor vem, že takrat niso ravno z navdušenjem sprejela te odločitve o ustanovitvi SODA, niti se z njo v celoti ne strinjajo še danes. Namreč distribucijski energetski sistem zdaj deluje tako, da sistemski operater podeljuje naloge in določa določene aktivnosti. Distribucijska podjetja zaračunavajo omrežnino končnim odjemalcem, potem pa plačila nakazujejo nazaj na SODO. Obratno pa SODO za najem, če lahko rečem te, če lahko uporabim to besedo, oziroma za uporabo energetske infrastrukture plačuje tem tem podjetjem najemnino. Zdaj, koncesije bi bile lahko podeljene tudi neposredno distributerjem. Te so, ta podjetja so bolj vpeta v lokalna okolja, menim tudi, da bolje poznajo problematiko lokalnih skupnosti, verjetno hitreje ukrepajo tudi v kakšnih izrednih situacijah, kot so, ne vem, recimo kakšni vetrolomi, žledolomi ali izpadi v v električnem omrežju, in kolikor vem, to niti ni v nasprotju z evropsko direktivo. Zato vas, spoštovana ministrica, na tem mestu sprašujem: ali se vam takšen način zdi ustrezen? Kje so mogoče prednosti enega ali pa drugega režima? In ali na tem področju planirate kakšne spremembe? Hvala lepa za odgovor.